A 2012. évi növekedési jelentéssel kapcsolatban fontosnak érzem hangsúlyozni, amire képviselőtársam jelentése is rámutat, hogy az európai adósságválság kezelésében nem hanyagolhatjuk el a szociális szempontokat. Európa országainak jelenleg az adósságválság a legnagyobb problémája, ugyanakkor ennek kezelése során a terheket nem háríthatjuk aránytalan mértékben a lakosságra. Az utóbbi évek eseményeinek a tükrében megkérdőjelezhetővé vált az az eddig a fejlett világban széles körben elterjedt nézet, miszerint az életszínvonal fokozatos, hol gyorsabb, hol lassabb növekedése visszafordíthatatlan, és az elkövetkező generációk jobban fognak élni, mint mi. Ezt a felfogást erősítheti a költségvetések konszolidációja, s a makrogazdasági stabilitás oltárán feláldozzuk a gazdasági növekedést, a foglalkoztatottság bővítését, a szociális felelősségvállalást.